Neprimjereno je da ovaj izvještaj i ulogu Europske unije u Ujedinjenim narodima raspravljamo kao kratko izvješće. Danas smo raspravljali o našim odnosima u Svjetskoj trgovačkoj organizaciji, pristupu Ekvadoru našem Sporazumu s Kolumbijom i Peruom, raspravljali smo o našem odnosu s Vijetnamom, a o našem odnosu s Ujedinjenim narodima raspravljamo u okviru kratkog izvješća.

Uloga Europske unije unutar Ujedinjenih naroda mora biti prije svega pokušaj da uvijek dobijemo jedan glas, da nastupimo kao jedan glas, da Europa bude vjerodostojna, da Europa bude jaka u Ujedinjenim narodima i da nametne svoje teme jer naravno da nije samo sigurnost tema Ujedinjenih naroda i ne može biti samo sigurnost već to mora biti i razvoj i socijalna komponenta i zaštita okoliša. Klimatske promjene, dovoljno je samo to reći, što to znači kada govorimo o zaštiti okoliša.